Liebe Kollegin, damit haben Sie doch Recht. Wir haben ja zum Beispiel heute mit breiter Mehrheit auch den Bericht von Herrn Creutzmann im Parlament verabschiedet, in dem es um die Stärkung geistigen Eigentums an unseren europäischen Grenzen geht.

Und dann können wir in zwei Jahren, wenn das alles erledigt ist, in aller Ruhe schauen, ob Sie ACTA dann, vielleicht gemeinsam mit uns, ablehnen oder annehmen.